Mes chers collègues, Madame la Commissaire, nous sommes à Strasbourg aujourd'hui, où des événements dramatiques sont en cours. Il y a un tireur fou dans les rues de Strasbourg, il y a deux morts et huit blessés, selon les dernières informations, et le tireur n'est toujours pas arrêté.

Nous sommes à Strasbourg, je ne sais pas comment les Strasbourgeois vont réagir demain, lorsqu'ils vont savoir qu'ici au Parlement européen à Strasbourg, les débats ont continué comme si de rien n'était.